Az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács, valamint az egymást követő spanyol, belga és magyar elnökségek munkája és együttműködése iránti elismeréssel köszönöm meg, köszöntöm az Európai Örökség cím uniós érvényű létrehozását. Az új cím szerencsés módon kiegészíti a már létező olyan nemzetközi programokat, mint az UNESCO világörökség, vagy az Európa Tanács Európai Kulturális Útvonalak elnevezésű programja. Az európai örökség általános kiterjesztése kiváltképpen fontos és kedvező az Európai Unióhoz utóbb csatlakozott, kevésbé ismert, illetve korábban a vasfüggöny által elzárt kelet és közép európai országok és nemzetek számára, melyek egyetemes értékeinek a közös kulturális örökségbe való beillesztése hathatósan elősegíti ezek tényleges integrációját és Unióhoz való felzárkózását. Az Európai Örökség cím általános bevezetése révén minden, az Uniót alkotó nemzet egymás által gazdagodik, és egész Európa gazdagabbá válik.